hæstvirtur forseti ég tala fyrir nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö með síðari breytingum hér er um að ræða framlengingu á ákvæði sem átti að gilda til áramóta

vegna atvinnutekna var hækkað úr rúmlega tuttugu og sjö þúsund krónur þá í hundrað þúsund krónur á mánuði markmið breytingarinnar var að hvetja einstaklinga til vinnu og gera örorkulífeyrisþegum kleift að afla sér aukinna tekna af atvinnu án þess að til kæmi skerðing á bótum frá tryggingastofnun ríkisins breytingin var tímabundin og henni ætlað að gilda út árið tvö þúsund og átta unnið hefur verið að tillögum um endurskoðað örorkumat sem byggist meðal annars á markmiðum um starfshæfnismat og eflingu starfsendurhæfingar með áherslu á að skoða frekar getu fólks til starfa en vangetu þar sem vinnu við þá tillögu er ekki lokið er lögð til framlenging á ákvæðinu til eins árs þannig að örorkulífeyrisþegar haldi þess rétti sínum nefndin lagði á sínum tíma til frumvarp það sem varð að lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og átta yrði samþykkt óbreytt og taldi að hækkun frítekjumarksins mundi leiða til aukinnar atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega og hafa þannig í för með sér hærri tekjur og meiri lífsgæði þeim til handa

í sínu nefndaráliti þessi sjónarmið sín ásamt því sem hún leggur áherslu á að svigrúm sé veitt til vinnu að endurskoðun og örorkumat ljúki þeirri endurskoðun innan þessa árs sem framlengingin nær til verður gildistími laganna endurskoðaður nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt kristinn h gunnarsson árni johnsen og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið ritar undirritaður guðbjartur hannesson